avec comme seul résultat d'avoir fait condamner notre institution devant la Cour de justice européenne et de donner au fond des arguments supplémentaires aux eurosceptiques?

Il s'agit donc bien d'un rapport d'initiative ordinaire et vous savez bien que toute tentative ultérieure peut rester vaine au Conseil. C'était d'ailleurs aussi le message du Président Hollande ici même, en février. Enfin, vos conclusions sont assorties de grandes exagérations sur les chiffres, tout droit tirés de la campagne one seat qui n'est autre qu'une nouvelle offensive menée avec l'aimable contribution qui m'interpelle d'ailleurs du cabinet Burson Marsteller. Voilà les raisons pour lesquelles demain, sans surprise, je voterai contre ces conclusions, pas seulement en tant que Strasbourgeoise, mais parce que ce rapport qui prétend défendre de nouveaux pouvoirs pour le Parlement européen dessert en réalité notre institution et induit nos électeurs en erreur.